áðan en alþingi samþykkti tuttugasta og áttunda september tvö þúsund og átta eftirfarandi að það ætti að fara fram sjálfstæð og óháð rannsókn á starfsemi lífeyrissjóða á íslandi frá setningu laga um

þessi þingsályktunartillaga var samþykkt hefur mjög margt gerst meðal annars hefur þessi rannsókn komið fram það hafa verið gerðar margar breytingar á lögunum ýmsar breytingar á lögunum hafa verið gerðar það hafa verið settar á laggirnar stórar nefndir hagsmunaaðila sem eru að gera það sama það er að vinna að heildarendurskoðun á starfsemi lífeyrissjóðanna það verður að taka tillit til þess þegar rannsóknarspurningar eru settar niður og umfang og efnistök eru ákveðin verður að taka tillit til þeirra upplýsinga og

að segja ég vil að stjórnskipunar og eftirlitsnefndin taki þetta til athugunar og telji hún að það sé ástæða til þess að gera frekari rannsóknir leggur hún fram skilgreiningar og tillögur á því virðulegur forseti varðandi seinni spurningu háttvirts þingmanns segi ég alveg eins og er að ég hef ekki gert það upp við mig hvernig ég

huga og hljómar betur